Monsieur le Président, j'aurais aimé que la commission des affaires économiques et monétaires s'applique à mieux définir les modalités d'une taxe sur les transactions financières qu'elle ne l'a fait au cours des derniers mois.

que les autres institutions financières.

La première, c'est que la rapporteure du texte semble être consciente du problème de cohérence, puisque les fonds de pension ont finalement été exclus du champ d'application de la directive. Mais si tel est le cas, il faut aller au bout de la logique, puisque les fonds de pension investissent en très grande majorité dans les instruments d'épargne collective. Je me dois donc de dire à mes collègues Encore un effort, Mesdames et Messieurs, si vous voulez adopter une démarche cohérente. En second lieu et c'est le point le plus grave traiter de façon égalitaire les différentes institutions financières revient, en fait, à introduire une inégalité insupportable.

C'est leur raison d'être.